Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, nous validerons demain la réforme de la politique commune de la pêche, sur laquelle nous avons travaillé pendant plus de trois ans. Ces deux textes sont le fruit de longues négociations pour trouver un équilibre entre la préservation de la ressource et la préservation de l'emploi dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture. Nous avons mis en place des mécanismes importants pour la conservation.

Sur ce point, je persiste à dire que cela sera compliqué pour les pêcheurs, dont les navires ne sont pas toujours équipés pour tout débarquer. Le seuil de minimis de 5 permettra malgré tout aux pêcheurs de s'adapter grâce à un calendrier réaliste pour l'interdiction des rejets.

C'est pourquoi je me réjouis que la nouvelle politique de la pêche permette le financement des engins plus sélectifs. Le Parlement demande également un financement pour la collecte des données et les contrôles. Nous souhaitons des mesures pour une pêche qui soit durable du point de vue environnemental, économique et social. La généralisation des plans de gestion pluriannuels permettra aussi une vision à long terme de la ressource. Je voudrais aussi rappeler que les États membres sont libres de gérer les quotas de manière collective s'ils le souhaitent. C'est une longue bataille que le Parlement a menée pour donner cette liberté de choix sur la gestion des droits de pêche. Nous avons réussi à éviter l'obligation des concessions de pêche transférables, c'est à dire la marchandisation et la libéralisation d'un marché des droits à pêcher.

Elles gèrent la mise sur le marché des produits de la pêche et de l'aquaculture et doivent s'organiser pour répondre à la demande toujours plus forte. Par ailleurs, la création d'un écolabel européen unique participera également à l'information du consommateur, qui est renforcée grâce à cette réforme.